ég vil byrja á því að þakka forseta fyrir að taka þetta mál hér á dagskrá og heimila umræðu um þessi mikilvægu mál tilefni umræðunnar er öllum ljóst það er skýrsla nefndar um skipulag og tilhögun rannsókna og saksóknar í efnahagsbrotum sem skilað var til innanríkisráðherra fyrir áramót tilefnið er þó ekki síður það að við sem hér sitjum leitum tækifæra til að færa okkur á við getum sagt nýjan og annan stað þegar kemur að umræðu og meðhöndlun efnahagsbrota eins og fram kemur til dæmis í umræddri skýrslu stendur heildarskipulag lögreglu og ákæruvalds á vissum tímamótum tímamótum sem við verðum að fjalla um og taka skýra afstöðu til því er eðlilegt og mikilvægt að hér fari fram umræða um þróun þeirra mála það hefur virðulegur forseti alltaf legið fyrir að til embættis sérstaks saksóknara var stofnað til að bregðast við hinum sérstöku og óvenjulegu aðstæðum sem sköpuðust á fjármálamarkaði í kjölfar hruns íslensku bankanna haustið tvö þúsund og átta um á hefur ríkt pólitísk sátt ég held að þingheimur allur hafi gert sér grein fyrir því frá upphafi að hér væri að sjálfsögðu um tímabundið fyrirkomulag að ræða en nú eru liðin rúm fimm ár frá hruninu okkur er ljóst að enn eru mörg mál enn til rannsóknar þau munu að sjálfsögðu fá sína afgreiðslu fyrir réttarkerfinu og meðhöndlun eins og eðlilegt er en okkur er virðulegi forseti á sama tíma ljóst að til frambúðar gerist ekki þörf á svo viðamiklu og í raun krísutengdu embætti sem embætti sérstaks saksóknara er það breytir því þó ekki að við sem hér sitjum viljum að rannsókn og saksókn

um leið að hvetja þingheim allan til að taka afstöðu til hennar og taka afstöðu til og ræða framtíðarskipan þessar mála virðulegur forseti ef ég vík að skýrslunni sjálfri og því hvers vegna hún er fram borin og fram komin er sem fyrr segir um að ræða skýrslu nefndar sem þáverandi innanríkisráðherra ögmundur jónasson skilað í janúar tvö þúsund og tólf í samræmi við bráðabirgðaákvæði í lögum um embætti sérstaks saksóknara þar er kveðið á um að innanríkisráðherra skuli skipa nefnd sérfróðra manna til þess að endurskoða skipulag og tilhögun rannsókna og saksóknar í efnahagsbrotamálum og gera tillögur að heildarskipulagi slíkra rannsókna innan einnar stofnunar í þeim tilgangi að gera þær skilvirkari og markvissari og tryggja sem besta nýtingu fjármuna sem ætlaðar eru í þessu skyni nefndinni bar í störfum sínum að hafa hliðsjón af skipan efnahagsbrotarannsókna annars staðar á norðurlöndum til upplýsinga sem kemur einnig fram að sjálfsögðu í skýrslunni skipuðu nefndina þau sigurður tómas magnússon prófessor við háskólann í reykjavík sem jafnframt var formaður hennar bryndís kristjánsdóttir skattrannsóknarstjóri og þóra m hjaltested skrifstofustjóri í atvinnuvega og nýsköpunarráðuneytinu í júní tvö þúsund og tólf tók valgerður rún benediktsdóttir skrifstofustjóri í sama ráðuneyti sæti þóru í nefndinni með nefndinni starfaði gunnlaugur geirsson lögfræðingur í innanríkisráðuneytinu ég vil af þessu tilefni þakka öllum þessum einstaklingum fyrir vinnu sína við skýrsluna virðulegur forseti sem fyrr segir var frá upphafi gert ráð fyrir því að embætti sérstaks saksóknara mundi starfa tímabundið embættið var þannig viðbót við stofnanir ákæruvaldsins af sérstöku tilefni og hróflaði því ekki við verkaskiptingu milli ákæruvalds og lögreglu annars vegar og annarra eftirlitsstofnana hins vegar svo sem fjármálaeftirlits og skattrannsóknarstjóra ríkisins embættinu var ætlað að annast rannsókn og saksókn vegna þeirra mala sem tengdust starfsemi fjármálafyrirtækja og var embættinu þegar í upphafi markaður tímarammi líkt og þingheimur þekkir þannig að eftir fyrsta janúar tvö þúsund og ellefu var ráðherra heimilt að fengnu áliti ríkissaksóknara að leggja embættið niður og mundu verkefnin færast til lögreglu eða ákæranda fyrir almennum reglum lögreglulaga og sakamálalaga með breytingum á lögum um embætti sérstaks saksóknara á árinu tvö þúsund og ellefu var svo ákvörðun hins vegar tekin að færa þetta tímamark aftur til fyrsta janúar tvö þúsund og þrettán jafnframt var ákveði að sökum þeirrar samsvörunar sem með þeim málum sem rannsökuð eru hjá embætti sérstaks saksóknara og hjá efnahagsbrotadeild ríkislögreglustjóra að sameina á einum stað rannsókn og saksókn efnahagsbrota hjá embætti sérstaks saksóknara þá var framangreint bráðabirgðaákvæði sett til þess að nota tímann til þess að huga að framtíðarskipan rannsókna á efnahagsbrotum ég vil einnig árétta það virðulegur forseti og það kemur fram í frumvarpi til fjárlaga sem var lagt hér fram og núverandi lögum sem samþykkt voru á alþingi fyrir áramót það var gert ráð fyrir eins og þingheimur þekkir minnkandi fjárheimildum til embættis sérstaks saksóknara og það er gert í samræmi við upphaflega áætlun um starfsemi þess þar sem gert var ráð fyrir að fjárheimildir mundu lækka eftir því sem rannsókn mála í tengslum við bankahrunið lyki innanríkisráðuneytið mun á þessu ári eins og ég hef einnig upplýst þingheim um vinna náið með embætti sérstaks saksóknara vegna fjárhagslegs uppgjörs embættisins með það að markmiði að vel takist að ljúka þeim rannsóknum og verkefnum sem sérstakur saksóknari hefur með höndum en einnig til að tryggja það að sú yfirfærsla sem þarf að eiga sér stað vegna efnahagsbrotanna gangi vel fyrir sig því líkt og kemur fram í þeirri skýrslu sem hér er til umræðu og hefur komið fram í samþykktum alþingi áður er miðað við að embætti sérstaks saksóknara verði lagt af í þeirri mynd sem það nú er í lok þessa árs og við taki nýtt fyrirkomulag fyrsta janúar tvö þúsund og fimmtán

virðulegur forseti það má þannig segja að samkvæmt breyttum lögum hafi sérstakur saksóknari haft það almenna hlutverk að annast rannsókn og saksókn efnahagsbrota hér á landi frá bankahruni ekki hefur það einungis einskorðast við þá hluti heldur einnig aðra hluti er lúta eða hafa komið inn á það borð og tengjast efnahagsbrotum almennt ég vil gera sérstaklega að umræðuefni innihald þessarar skýrslu sem hér er til umræðu þar eru gerðar tillögur um nýja skipan efnahagsbrota til framtíðar bæði hvað varðar lagalega umgjörð og einnig framkvæmdina í skýrslunni er að finna tillögur bæði hvað varðar þannig stofnanaskipan og úrræði til að auka skilvirkni í rannsókn efnahagsbrotamála þá er einnig að finna yfirlit og tillögur um aðra mikilvæga þætti sem lúta að réttaröryggi sporna við tvíverknaði í kerfinu og mikil umræða í skýrslunni um hvernig hægt sé að endurheimta ólögmætan ávinning af brotum svo nokkur atriði séu upptalin nefndinni var fyrst og síðast ætlað að gera tillögur að heildarskipulagi efnahagsbrotarannsókna innan einnar stofnunar það er mikilvægt að halda því til haga að það var í erindisbréfi nefndarinnar nefndin gerir í skýrslu sinni tillögu að nýrri stofnanaskipan þannig að komið verði á fót nýrri stofnun rannsókna og ákæru á sviði efnahagsbrota með svipuðum hætti og gert hefur verið á norðurlöndunum það er ágætlega yfir það farið í skýrslunni hvernig fyrirkomulag er í nágrannalöndunum þá er einnig lagt til að peningaþvættisskrifstofa sem nú er hjá embætti ríkislögreglustjóra verði færð til hinnar nýju stofnunar og að sett verði upp sérstök deild er sinni endurheimtu ólögmæts ávinnings af brotum umræðan um ólögmætan ávinning af brotum er sérstaklega til komin í skýrslunni þar sem það kom á seinni stigum beiðni frá þáverandi hæstvirtum innanríkisráðherra þar sem hann fór fram á að það yrði skoðað sérstaklega hvað umfang verkefna hinnar nýju stofnunar varðar telur nefndin og það er það sem skiptir mestu máli í þessari umræðu nefndin telur tvær leiðir koma til greina önnur leiðin byggir á grunni embætti sérstaks saksóknara og fari hin nýja stofnun að lágmarki með rannsókn efnahagsbrotamála og ákæruvald í skattalaga og efnahagsbrotamálum hin leiðin sem einnig er farið nákvæmlega yfir í skýrslunni er sú að hin nýja rannsókna og ákærustofnun taki við verkefnum embættis sérstaks saksóknara en einnig embættum skattrannsóknarstjóra og eftir atvikum verkefnum er vara málshöfðanir ríkissaksóknara þannig er síðari tillagan umfangsmeiri gerir ráð fyrir frekari sameiningu stofnana en sú fyrri báðar miða að því að hafa eina stofnun en hin síðari tekur mið af þeirri hagkvæmni sem gæti falist í því að setja þessi mál eða taka málefni fleiri stofnana undir þennan sama hatt án tillits til þess hvaða leið yrði farin var nefndin sammála um að gera þurfi breytingar á meðferð skattalagabrota og að frekari samvinna og samráð skattrannsóknarstjóra og efnahagsbrotastofnunar verði lögbundin þannig að skattrannsóknarstjóri fullrannsaki skattalagabrot en sendi þau til ákærumeðferðar til efnahagsbrotastofnunar virðulegur forseti í lokin langar mig aðeins að fara yfir það stuttlega hvers vegna ég taldi mikilvægt að koma með þessa skýrslu hingað inn í þennan sal mér finnst það mikilvægt vegna þess að ég held að sé nauðsynlegt fyrir framhald þessa málaflokks að við náum sem bestri pólitískri sátt um það með hvaða hætti er farsælt að halda á þessum stóru málum til framtíðar ég tel eðlilegt að þingið allsherjar og menntamálanefnd sérstaklega fari yfir umfang kostnað og fleira sem ár að rannsókn og saksókn efnahagsbrota en ég tel líka mikilvægt og árétta það að þingmenn allra flokka fái tækifæri til að eiga að komu að framtíðarskipan þessara mála og hafa áhrif á það sem ég nefndi áðan sem eru þær krossgötur sem við stöndum á hvað þennan málaflokk varðar verkefnið nú er þannig að setja þetta mál í þann farveg að við getum unnið saman að því og ég vonast til þess að þingmenn allra flokka láti til sín taka við umræðu málsins og ekki síður við framhald málsins þegar kemur að framkvæmd gangi að ég fagna það og ítreka það við forseta að málið hafi verið tekið á dagskrá hér í þinginu vona að við eigum góðar umræður um það í dag en fyrst og síðast að við náum niðurstöðu í þau mikilvægu mál sem hér eru til meðferðar og vona að okkur auðnist að koma þessu máli þannig fyrir til framtíðar að við getum sagt og tryggt að